În acest moment în care avem nevoie de noi instrumente pentru a relansa creșterea economică, consider că este important să asigurăm un acces mai ușor întreprinderilor mici și mijlocii la sectorul de cercetare și dezvoltare. Multe dintre aceste întreprinderi suferă din cauza accesului dificil la finanțare, astfel că nu pot aborda proiectarea și dezvoltarea de noi produse sau reproiectarea celor deja existente, confruntându se cu o pierdere de competitivitate.

Reducerea birocrației concomitent cu creșterea finanțării publice a programelor de cercetare și dezvoltare care pot genera tehnologii sau produse ce pot fi transferate IMM urilor, ar putea facilita accesul la finanțarea acestor programe din fondurile structurale. De asemenea, universitățile pot contribui la formarea personalului din IMM uri, în cadrul procesului de învățare permanentă. Este încurajatoare lansarea unei rețele europene unice de centre de afaceri și inovare.